Niemniej jednak nie możemy zapomnieć o ewentualnych zagrożeniach związanych ze wsparciem budżetowym. Do takich można zaliczyć trudności z przeprowadzeniem monitoringu w krajach spoza Unii Europejskiej i możliwe nieprawidłowości związane z rozdysponowaniem środków i ich wykorzystaniem. Uważam jednak, że wsparcie to jest bardzo ważne i powinno być prowadzone nadal. Leży ono pośrednio również w interesie Unii Europejskiej.